Czas ucieka, a uczelnie, przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, studenci, którzy będą chcieli korzystać z Erasmusa, czekają na informacje, co będzie z budżetem po roku

Myślę, że warto przypomnieć, że Komisja Europejska rozpoczęła zarówno od swojego ogólnego sprawozdania dotyczącego scenariuszy, jak również przedłożyła swoją propozycję w maju roku

Parlament bardzo szybko postarał się odpowiedzieć na tę propozycję, mimo tego że procedura przewidziana w traktacie nie daje Parlamentowi takich możliwości na tym etapie. Natomiast Parlament w poczuciu odpowiedzialności w listopadzie zaprezentował swoje stanowisko, i jest to stanowisko realistyczne.

To stwierdziliśmy jako stanowisko polityczne, ale uważamy, że tzw. tradycyjne polityki nie mogą być dosyć mechanicznie redukowane. My zdajemy sobie sprawę z tego, ile kosztuje odejście Wielkiej Brytanii, natomiast dzisiaj Parlament mówi Czas ucieka, potrzebujemy decyzji, a nie tylko skądinąd sympatycznych i miłych spotkań dotyczących wymiany informacji. Jesteśmy gotowi do współpracy, ale oczekujemy współpracy po to, żeby na końcu rzeczywiście wyrazić zgodę.